Tisztelt elnök úr! Magyar patriótaként és európaiként is nagyon rossz érzéssel élem meg a mai vitát. Az Orbán kormány teljes mértékben rászolgált az éles bírálatokra, ám azok hazámra is árnyékot vetnek. Tudom, hogy amikor a magyar kormányt jobb belátásra kívánják bírni az Európai Bizottság egy pillanatig sem akarják megbántani, főként megbüntetni a magyar népet, és ez így helyes. Bár a magyar kormány számos, az európai értékekkel ellentétes intézkedést tett, mégis túlzásnak tartom, hogy bárki Hugo Chaveznek, pusztaputyinnak vagy diktátornak nevezze Orbán Viktort, igaz, sajnálatos módon ma már nem nevezhetjük őt valódi demokratának, de a személyes méltóság a magyar miniszterelnököt is megilleti. Kérem Schulz, Barroso elnök urakat, a dán elnökséget, hogy tudatosítsák a magyar polgárokban, hogy az Unió nem diktál, nem dirigál, ez nem Európa stílusa. Az Európai Unió nem egy külső hatalom, hiszen mi, magyarok is részesei vagyunk e közösségnek.

Az Európai Unióban, mint minden családban szokás, sőt morális kötelesség figyelmeztetni azt a családtagot, aki rossz útra tévedt. Az eltévelyedés leginkább az érintettnek rossz, de a közösség egésze is kárt szenved tőle. Ha Magyarországon rosszabbul élnek az emberek, önkényesen elvehetik szerzett jogaikat, nyugdíjjogosultságukat, ha kétharmaddal bebetonozott adórendszerrel dolgozók millióit sújtják és a gazdagokat jutalmazzák, ez elsősorban a magyar társadalomnak fáj.

Elsődlegesen Magyarországnak és csak másodsorban az Európai Uniónak az érdeke az, hogy hazánkban újra legyen igazi jogállam, valódi sajtószabadság, az államcsődöt elkerülő felelős gazdaságpolitika, legyen leváltható a többség bizalmát elvesztő kormány. Felelős patriótaként azt kívánom, hogy Magyarország legyen újra demokratikus, gazdaságilag gyarapodó, értékrendjében egyszerre nemzeti és európai. Ez a magyar és az európai polgárok közös érdeke.